Rozmawiamy o dwóch rzeczach po pierwsze, o ryzyku finansowym i stratach finansowych, ale również szkodach gospodarczych, które ponosi Unia Europejska, kiedy nie chronimy naszych granic i naszego modelu gospodarowania, w tym cenotwórstwa.

Ci, którzy podejmują się przemytu, najpierw oceniają swoje szanse co ryzykują, ile można zarobić, jak często można być schwytanym na tym wykroczeniu. A zatem wykrywalność jest sprawą o znaczeniu kluczowym.